Lieber Herr Brok, Ihre Zeit ist noch nicht abgelaufen Gott sei Dank, umso mehr, da ich Ihnen in vielen Punkten Recht geben möchte.

Neben den regionalen Konflikten in der Nachbarschaft sehen wir uns heute mit Bedrohungen konfrontiert, die eben nicht nur auf einzelne geografische Regionen beschränkt sind.

Es bedarf der Koordinierung und der Steuerung auf EU Ebene und damit auch der Stärkung der europäischen Verteidigungsagentur.

Wenn die EU in den Bereichen der Friedenskonsolidierung, der Konfliktprävention, des Krisenmanagements ein ernsthafter globaler und autonomer Partner und Akteur sein will, dann müsste es eben eine gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik geben, denn Sicherheitspolitik und Diplomatie gehören zusammen. Nur wenn beides erfolgreich betrieben werden kann, können wir insgesamt auch unsere Interessen durchsetzen.